In particolare accogliamo gli impegni per la mobilità studentesca con il potenziamento e l'estensione del programma Erasmus, per il quale la commissione CULT chiede la decuplicazione dei fondi nel prossimo programma pluriennale, la creazione di un primo network di almeno venti università europee, che favorisca il mutuo riconoscimento dei diplomi di istruzione terziaria, e il potenziamento del multilinguismo.